breytingum í frumvarpinu er lögð til sú breyting að skrásetningargjald í háskóla íslands og háskólann á akureyri verði hækkað úr fjörutíu og fimm þúsund krónur í sextíu þúsund krónur gjaldið hefur verið fjörutíu og fimm þúsund krónur frá árinu tvö þúsund og fimm en þá var svipað frumvarp lagt fram af þáverandi hæstvirtur ráðherra þar áður var gjaldið þrjátíu og tvö þúsund krónur hækkunin verði frumvarpið að lögum snertir einungis skrásetningargjöld í háskóla íslands og háskólanum á akureyri um skrásetningargjald í landbúnaðarháskóla íslands og háskólanum á hólum er mælt fyrir í fimmtándu grein laga um búnaðarfræðslu en samkvæmt þeim lögum munu yfirstjórnir landbúnaðarháskóla íslands og háskólans á hólum taka sjálfstæða ákvörðun um skrásetningargjöld í þá háskóla gera má ráð fyrir að yfirstjórnir þeirra háskóla muni í kjölfar samþykktar þessa frumvarps hækka skrásetningargjöld þeirra til samræmis ósk um hækkun skrásetningargjalda kemur frá hinum opinberu háskólum að undangenginni samþykkt háskólaráðs háskóla íslands og háskólans á akureyri en þegar hefur verið gert ráð fyrir hækkuninni í forsendum frumvarps til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og tólf miðað er við að fjárhæð gjaldanna renni óskipt til háskólanna og því er ekki gert ráð fyrir því í forsendum frumvarps til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og tólf að innheimta gjaldanna komi til frádráttar fjárveitingum til opinberu háskólanna á fjárlögum þessu til áréttingar má benda á að í a lið ein málsgrein tuttugustu og fjórðu grein laganna númer áttatíu og fimm tvö þúsund og átta kemur fram að álögð skrásetningargjöld megi ekki með leyfi forseta skila háskóla hærri tekjum en sem nemur samanlögðum útgjöldum háskólans vegna nemendaskráningar og þjónustu við nemendur sem ekki telst til kostnaðar við kennslu og rannsóknarstarfsemi skráningargjaldið er því í eðli sínu þjónustugjald og það hefur verið staðfest í áliti umboðsmanns alþingis í máli númer átta hundruð þrjátíu og sex nítján hundruð níutíu og þrjú og háskólarnir hafa lagt fram ítarlega greinargerð um þann kostnaðarauka sem orðið hefur á þessum málum innan háskólanna og telja miðað við forsendur frá árinu tvö þúsund og níu að þessi kostnaður nemi um sextíu og tvö þúsund krónur og má gera ráð fyrir að hann hafi jafnvel hækkað síðan um tölulegar forsendur hækkunarinnar má benda á að þetta er að sjálfsögðu talsverð hækkun eða þrjátíu og þrjú ja prósenta hækkun skrásetningargjalda en til samanburðar má nefna að vísitala neysluverðs hefur hækkað um tæp fjörutíu og sjö prósent frá september tvö þúsund og fimm til september tvö þúsund og tíu og almenn launavísitala hefur hækkað um tæp fjörutíu og tvö prósent frá ágúst tvö þúsund og fimm til ágúst tvö þúsund og tíu frumvarpið felur í sér hækkun um fimmtán þúsund krónur á kostnaði hvers háskólanema við nám sitt árlega sem þýðir að kostnaður mánaðarlega á hvern nemanda ef miðað er við níu mánaða skólaár eykst um tæpar sautján hundruð krónur ég vil minna á í þessu samhengi að á undanförnum tveimur árum hefur mánaðarleg grunnframfærsla þeirra sem njóta framfærslulána hjá lánasjóði íslenskra námsmanna hækkað um þrjátíu og tvö þúsund krónur eða þriðjung sem er þá í raun og veru sambærileg hækkun og ég vil bara setja þetta í þetta samhengi hér að sú hækkun hefur gengið í gegn á undanförnum tveimur árum ég vil líka nefna það að frumvarpið gerir einnig ráð fyrir að háskólarnir fái heimild til þess að skipta gjaldinu hlutfallslega yfir skólaárið þetta ákvæði er tilkomið að ósk fulltrúa námsmannahreyfinganna og miðar svo að því að gefa háskólunum kost á því að dreifa kostnaði nemenda jafnar yfir skólaárið er það ósk mín að háskólarnir muni útfæra framkvæmd þessa ákvæðis í samstarfi við fulltrúa námsmannahreyfinganna virðulegi forseti ég vænti þess að málinu verði